virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs í frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir eru lagðar til breytingar á lögum um meðhöndlun úrgangs og samhliða nauðsynlegar breytingar á lögum um úrvinnslugjald og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir

meginefni frumvarpsins varðar drykkjarvöruumbúðir rafhlöður og rafgeyma og úrgang frá námuiðnaði og breytingar til einföldunar á framkvæmd mála varðandi raf og rafeindatæki í frumvarpinu eru meðal annars lögð til þau nýmæli að útgáfa starfsleyfa fyrir alla meðhöndlun úrgangs aðra en förgun úrgangs og meðhöndlun spilliefna verði í höndum heilbrigðisnefnda þessi ákvæði eiga að einfalda framkvæmd og skýra verkaskiptingu milli heilbrigðisnefnda og umhverfisstofnunar við samningu frumvarpsins var höfð til hliðsjónar ný úrgangstilskipun tilskipun tvö þúsund og átta níutíu og átta e b um úrgang þessi tilskipun verður hluti af samningnum um evrópska efnahagssvæðið unnið verður að innleiðingu úrgangstilskipunarinnar hér á landi á næsta ári en að ósk sambands íslenskra sveitarfélaga var ákveðið að frumvarpið tæki til ákvæða tilskipunarinnar er varða úrgangsáætlanir til að gera lagaákvæði er lúta að slíkum áætlunum skýrari og einfalda framkvæmd þeirra stærsti efnisþáttur frumvarpsins lýtur að upptöku skilakerfis með framleiðendaábyrgð fyrir einnota drykkjarvöruumbúðir sem leysi

frá árinu nítján hundruð áttatíu og níu hefur verið sérstakur farvegur fyrir meðhöndlun einnota drykkjarvöruumbúða þegar sett voru sérstök lög utan um málaflokkinn um nokkurt skeið hefur verið fyrirhugað að færa framkvæmd vegna drykkjarvöruumbúða í þá átt sem önnur úrgangsmeðhöndlun er í dag það er til aukinnar framleiðendaábyrgðar og setja drykkjarvöru í svipað kerfi og það kerfi sem raf og rafeindatæki eru í í þessu ljósi er gert ráð fyrir að rekstur endurvinnslunnar h f breytist vegna þessa er í frumvarpinu lagt til að sett verði framleiðendaábyrgð á drykkjarvöruumbúðir í stað núverandi skilagjalds og umsýsluþóknunar þannig verði framleiðendum og innflytjendum gert kleift að starfrækja skilakerfi á eigin ábyrgð sem uppfylli sett markmið samkvæmt lögum um meðhöndlun úrgangs

í þessari ábyrgð felst að þeir skuli fjármagna og tryggja meðhöndlun drykkjarvöruumbúðaúrgangs framleiðendur og innflytjendur drykkjarvöruumbúða skulu uppfylla skyldur sínar með rekstri eigin skilakerfis fyrir drykkjarvöruumbúðir eða með aðild að sameiginlegu kerfi fleiri framleiðenda og innflytjenda lagt er til að ráðherra verði heimilt í reglugerð að kveða á um að framleiðendur og innflytjendur drykkjarvöruumbúða starfi allir saman í einu skilakerfi þetta ákvæði á sér fyrirmynd í dönsku umhverfislöggjöfinni slíkt leyfi til aðeins eins skilakerfis yrði að hámarki veitt til sex ára í senn en gerð er tillaga um það í frumvarpinu að hvert og eitt skilakerfi fyrir drykkjarvöruumbúðir skuli sjá til þess að koma á söfnun og móttöku á drykkjarvöruumbúðum um land allt gert er ráð fyrir í frumvarpinu að áfram verði greitt skilagjald þegar drykkjarvöruumbúðum er skilað að lágmarki fjórtán krónur á hverja umbúðareiningu skilakerfið getur haft þessa upphæð hærri ef það kýs svo eða þörf krefur mikilvægt er talið að halda í skilagjaldið þar sem það er hvatning til að skila notuðum drykkjarvöruumbúðum með frumvarpinu er einnig lagt til að innleiða tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sex sextíu og sex e b um rafhlöður og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma samkvæmt tilskipuninni skulu aðildarríki hvetja til flokkunar og söfnunar á notuðum rafhlöðum og rafgeymum dreifingaraðilum færanlegra rafhlaða a

frumvarpinu að nýta þessa heimild þannig að þeim sem selja og dreifa rafhlöðum og rafgeymum beri að taka við notuðum rafhlöðum og rafgeymum á sölu eða dreifingarstað gjaldfrjálst og tryggja viðeigandi ráðstöfun

sex tuttugu og eitt e b um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði í frumvarpinu eru settar fram reglur um meðhöndlun úrgangs frá jarðefnavinnslu við meðferð og geymslu á steinum og steinefnum og frá námuvinnslu og um þær námur þar sem spilliefni eru notuð eða falla til við námuvinnsluna og úrgangurinn er meðhöndlaður á staðnum námuúrgangsstaðir þurfa starfsleyfi og er í frumvarpinu gerð tillaga um að það falli að hinu hefðbundna kerfi um starfsleyfi fyrir mengandi starfsemi í frumvarpinu er gerð tillaga um að krefjast skuli fjárhagslegrar tryggingar af framkvæmda aðilum og er það í sama ferli og almennt gildir um urðunarstaði hafa skal eftirlit með starfsleyfisskyldum úrgangsstöðum fyrir námuúrgang og halda skal skrá yfir námuúrgangsstaði sem hefur verið lokað námuúrgangsstaðir sem þurfa starfsleyfi og eru starfandi fyrsta maí tvö þúsund og átta skulu uppfylla skilyrði tilskipunarinnar fyrir fyrsta maí tvö þúsund og tólf

er ætlunin að bæta úr ágöllum á framkvæmdinni og stuðla að því að hún gangi betur breytingarnar felast einkum í því að skýra framkvæmdina og gera hana einfaldari þá er lagt til að úrvinnslusjóður fari með hlutverk stýrinefndar raf og raftækjaúrgangs til að gera starf stýrinefndar markvissara og hagkvæmara og er gert ráð fyrir að bætt verði við stjórn úrvinnslusjóðs fulltrúa félags atvinnurekenda þar sem innan vébanda þess eru innflytjendur raf og rafeindatækja sem ekki eiga aðild að stjórn úrvinnslusjóðs í dag stýrinefndinni er ætlað það hlutverk að hafa umsjón með starfsemi skilakerfa það er að þau uppfylli skyldur sínar tryggi að þau virki og að safna saman upplýsingum frá þeim lögð er til í frumvarpinu gjaldtökuheimild fyrir umhverfisstofnun annars vegar og úrvinnslusjóð hins vegar fyrir veitta þjónustu eftirlit og verkefni stofnananna vegna raf og rafeindatækjaúrgangs upphæð gjalda skal taka mið af kostnaði við veitta þjónustu og verkefni sem umhverfisstofnun og úrvinnslusjóði ber að sinna varðandi raf og rafeindatæki virðulegur forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni fyrstu umræðu